Mijnheer de hoge vertegenwoordiger, de Europese Raad heeft u vorige week de opdracht gegeven om u te beraden over verdere EU ondersteuning in het vredesproces. U was heel duidelijk vandaag u gaat voor een staakt het vuren, u spreekt met alle partijen. Maar wat mij verwonderd heeft u hebt eigenlijk niet gesproken over het gebruik van clusterbommen.

Maar met Turkije gaan we eens alle kaarten op tafel moeten leggen om duidelijk te maken dat dit niet verder kan. Dank u wel, u hebt onze steun om dit conflict op te lossen.